Ceea ce este și mai important, însă, este aspectul politic se va elimina dependența de o sursă unică. Crizele repetate au demonstrat că situația actuală, cu Rusia ca singură sursă și Ucraina, ca singură țară de tranzit, nu asigură securitatea economiei și a cetățenilor Europei. Dezvoltarea unor noi rute de aprovizionare cu energie trebuie să aibă aceeași importanță ca și dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Întârzierea demarării proiectului Nabucco s a datorat, din păcate, intereselor individuale ale unor state membre. Statele membre trebuie să înțeleagă că de avantajele acestui proiect nu vor beneficia doar țările pe care le traversează, sau societățile comerciale participante, ci toți cetățenii europeni cărora guvernele naționale trebuie să le asigure bunăstarea și securitatea. Erorile care au contribuit la întârzierea acestui proiect nu trebuie repetate în ceea ce privește asigurarea surselor pentru gaz. Există în zonă țări precum Azerbaidjan, Turkmenistan, Kazahstan, Irak, Iran, care doresc să participe cu rezervele lor la alimentarea gazoductului. Comisia trebuie să repete ceea ce a făcut pentru acordul interguvernamental, respectiv să participe la următoarele negocieri și să ajungă cât mai rapid la un rezultat pozitiv. Dacă nu o facem noi, alții o vor face și foarte sigur, nu în interesul cetățenilor europeni.